Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministru za zdravje, na katerega naslavljam vprašanje v zvezi s čakalnimi vrstami oziroma normalno dostopnostjo do zdravstvenih storitev. Izboljšanje makroekonomskih kazalcev in gospodarska rast v zadnjih petih letih sta pripomogla tudi k temu, da so bistveno porasli prihodki zdravstvene blagajne oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Večina prihodkov se namreč nateče iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer se je priliv zaradi večjega števila zaposlenih v zadnjih letih povečeval in v lanskem letu celo za dvesto sedem milijonov evrov. Tako da so prihodki že skoraj na nivoju treh milijard evrov. Žal pa tej rasti ni sledila tudi boljša dostopnost do zdravstvenih storitev. Če povečanje prilivov v zdravstveno blagajno v zadnjih letih primerjamo s stroški operacij in posegov, potem bi morali ljudje danes imeti normalno dostopnost do zdravstvenih storitev in to brez čakalnih vrst. V mandatu Cerarjeve vlade in prejšnje ministrice, zdravstvene ministrice oziroma ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc pa se je zgodilo ravno obratno. Bili smo priča, da je kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev padala, se je poslabševala, čakalne dobe so se enormno povečale. Ljudje so umirali zato, ker niso bili deležni pravočasne zdravstvene oskrbe. Na drugi strani je odličen in predan zdravnik v eni boljših bolnišnic v naši državi umrl zato, ker ga je ustrelil razjarjen pacient, ki bi moral dolgo čakati na operacijo rakavega obolenja. Prejšnja vlada, predvsem pa prejšnja ministrica za zdravje je napačno ocenila stanje in je izhajala iz podmene, da so težave v zdravstvu posledica pomanjkanje denarja. In na tej osnovi si je namesto reforme zdravstvenega sistema, ki bi omogočila boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev vsem, omislila nekaj nepotrebnih, celo neumnih birokratskih rešitev, kot je tista o četrti prioriteti napotnice ter o zagotovitvi dodatnih sredstev, kjer je šlo za neke vrste populističen ukrep, saj ob treh milijardah sredstev letno nekaj dodatnih milijonov ne more odpraviti temeljnih vzrokov neustreznega stanja v zdravstvenem sistemu. Tako je prejšnja vlada odpravi čakalnih vrst v letu dva šestnajst namenila dodatnih osem milijonov, sedemnajst še šestnajst, petindvajsetega prvega dva osemnajst dodatnih šestnajst cela šest milijonov, seznam čakajočih pa se je daljšal. Prvega četrtega lani sto sedeminpetdeset tisoč štiristo petinosemdeset pacientov, od tega dobrih oseminpetdeset tisoč nad dopustno mejo. Torej zanima me, kakšno je stanje čakajočih pacientov na enaintrideseti dvanajsti dva tisoč osemnajst. Ali se je to stanje resnično zmanjšalo ali ne? In koliko je tistih, ki čakajo nad dopustno mejo, na enaintrideseti dvanajsti dva tisoč osemnajst? In ali je zmanjšanje, če je do njega res prišlo, po vašem mnenju posledica teh dodatnih nekaj deset milijonov evrov, ki so bili namenjeni tem namenom?